Paní předsedající, já jsem si tu zprávu přečetl s velkým pobavením.

Já proti tomu samozřejmě nic nemám, ale když tady čtu, že tento orchestr, jehož patronem je předseda Evropského parlamentu a předseda Evropské komise, v roce 2014 nesplnil kritéria pro financování a že tedy lobboval u pana Junckera a pan Juncker tam orchestr ve své kapacitě zařadil zpátky jakožto těleso, které

To by se spíš mělo jmenovat kreativní Juncker a já mám velké pochyby o tom, zda to stojí za podporu, takže jsem hlasovat proti tomuto celému tisku.